rechten Politiker, die behaupten, die Nationen würden an Einfluss verlieren, wenn wir Europa machen, die Nationen würden überflüssig werden, die Nationen würden aufgelöst werden. Ich glaube, dass der heutige Start der maltesischen Präsidentschaft ein Sinnbild für das Gegenteil ist dass ein Land wie Malta, ein kleines Land wie Malta, mit der Mitgliedschaft in Europa Größe hat, Stärke hat, Durchsetzungsfähigkeit hat, seine Interessen auf europäischer Ebene einbringen kann. Deswegen begrüßen wir Ihre Präsidentschaft politisch ein wichtiges Zeichen.

Dazu brauchen wir konkrete Schritte. Eine Bitte, die wir als Parlamentarier immer haben, wenn sich eine Ratspräsidentschaft vorstellt, ist Bitte kümmern Sie sich auch um die Umsetzung des Beschlossenen.

Vier Prozent von dem zugesagten Geld sind mittlerweile einbezahlt. Das ist eine Tragödie, was wir da erleben viele Zusagen und kein Liefern durch die Mitgliedstaaten. Kümmern Sie sich darum!

Wir wollen am Kampf gegen Terror arbeiten Sie haben es angesprochen. Da brauchen wir mehr Vollzug, mehr Umsetzung. Die Defizite sind offensichtlich Nach jedem Terroranschlag in Paris, in Brüssel und auch in Berlin treffen sich die Innenminister und beklagen, dass es mit dem Datenaustausch nicht klappt, dass wir nicht vorankommen mit dem Datenaustausch.

Das ist gerade ein Thema, wo die Bürger mehr Europa fordern mehr Europa, mehr Sicherheit. Ein drittes Thema ist das Schlagwort Fairness und Gerechtigkeit auf diesem Kontinent Die Tatsache, dass manche Konzerne keine Steuern bezahlen und dafür die Handwerker die Zeche zu bezahlen haben das geht nicht. Und wenn wir dann noch Panama mit dazu nehmen, die Fragestellung der Steuerparadiese, die wir heute bereits kurz andiskutiert haben, dann bitte ich Sie darum, sich um dieses Thema zu kümmern. Unsere Gesellschaften fordern Gerechtigkeit. Und zu guter Letzt möchte ich ansprechen, dass wir in den nächsten Wochen auch über ein wichtiges Thema für mehr Jobs abstimmen werden. Wenn wir Arbeitsplätze auf diesem Kontinent schaffen wollen, wenn wir der jungen Generation, vor allem im Süden des Kontinents, eine Zukunft geben wollen, dann müssen wir offen sein für eine moderne Handelspolitik. Wir werden über CETA abstimmen.

Wir arbeiten an einem europäischen Wahlrecht, und wir brauchen endlich Bewegung im Europäischen Rat, im Ministerrat, damit wir beim Wahlrecht vorankommen, und eine stabile legislative Grundlage haben, um die Wahlen 2019 durchzuführen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! Europa braucht den Kompromiss, braucht das Miteinander Die EVP ist dazu bereit.